Sajnos egyes tagállami vezetőkből hiányzott a bátorság, a bölcsesség és a hosszú távon gondolkodni tudás képessége a múlt heti EU csúcson. Emiatt nem született meg a döntés arról, hogy az Unió végre megkezdje a csatlakozási tárgyalásokat Észak Macedóniával és Albániával. Ahogy a visegrádi négyek kormányfői fogalmaztak még a csúcs előtt a döntés érinti a hitelességünket a régióban, valamint súlyos és hosszú távon ható következményei lesznek a saját stabilitásunkra és biztonságunkra.

a saját jól felfogott érdekünkben való cselekvés, hogy e két országot a mi térfelünkön tartsuk, hogy elismerjük az elvégzett munkájukat, s álljuk a szavunkat. Már meg sem mondjuk, mit kell még teljesíteniük, csak megint arrébb toljuk, ki tudja hány centivel, a célvonalat.

Ne legyenek illúzióink lesznek mások, erős, hosszú távon gondolkodó versenytársaink, akik majd az Unió által üresen hagyott térbe be kívánnak nyomulni. Amúgy is ott vannak már, csak az nem látja, aki nem akarja. Végezetül még egy dolog több mint furcsa, hogyan mérik az Unióban az úgymond európaiságot. Amikor egy távoli kontinens távoli országában történik valami, s az Unió megnyilvánul, nem európai az, aki nem támogatja a közös álláspontot.